Kilka dat, które adresuję do Pana Premiera i całej delegacji. Jeżeli w tym półroczu zostanie parafowana handlowa umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą, to jest szansa, że zostanie przetłumaczona w przyszłym roku i po przetłumaczeniu podpisana przez kraje partnerskie.

r. w Parlamencie Europejskim i wtedy stać się faktem.

Kiedyś jeden w klasyków mówił do tej pory są kłótnie, kto to był Jeśli nie my, to kto i jeśli nie teraz, to kiedy?.